Považuji za velmi důležité, že se EU konečně začne věnovat této problematice, protože jak zpráva správně zmiňuje dostatečné zásoby bílkovin jsou skutečně nutností pro soběstačnost Unie a členských států právě v otázce zabezpečení jídla.

Takže chci horovat pro to, aby se této problematice EU věnovala a aby například hledala velmi spolehlivé partnery a spojence, jako je například Ukrajina, protože tato země má mít naši podporu, a myslím, že zrovna v této oblasti zabezpečení bílkovin můžeme najít nové oblasti spolupráce a vzájemně podpořit i další kooperaci pro další období.